Myślę, że ujawnia się w tym podziale stanowisk różnica między państwami, które dawno nie przeżyły żadnej inwazji, opresji i zniewolenia, a tymi, które dzisiaj, tak jak kraje bałtyckie czy niektóre kraje Europy Środkowo Wschodniej, ciągle czują się zagrożone i wiedzą, że